Zu begrüßen ist für mich, dass die Kommission ihren ursprünglichen Standpunkt überdacht hat und nun klar ist, dass ausschließlich Defizite zu ahnden sind.

Die Kommission bezeichnet dieses Splitting als hemmend für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Für mich ist Familiensteuersplitting jedoch eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung der Familien. Gerade in Krisenzeiten sollte man durchaus sicherstellen, dass die Familiengründung nicht in die Armutsfalle führt, auch dann nicht, wenn zufälligerweise vorübergehend ein Gehalt ausfallen sollte.